Señora presidenta, comisaria Jourová, este es un debate que no solamente es oportuno, es un debate necesario, porque el sistema de Red Notices —informaciones rojas— de Interpol ha dado lugar no solamente a disfunciones, sino claramente a abusos políticos intolerables. Por ejemplo, en mi propio país, como aquí se ha señalado, en el verano de 2017, un ciudadano turco sueco y un ciudadano germano turco fueron los dos objeto de reprobables expedientes de extradición, sobre la base clarísima de persecución política. Y el Consejo de Europa ya ha advertido, como lo ha hecho la Asamblea Parlamentaria en una Resolución de 2017, de la necesidad de impedir que países con un historial infame en materia de derechos humanos puedan valerse de Interpol para perseguir a sus oponentes. Es importante que la Comisión aclare a este Parlamento que es lo que piensa hacer para asegurarse de que esta distorsión no pueda tener lugar, de que el sistema esté sometido a todos los controles de fundamentación de los expedientes de extradición para que no puedan ser objeto de violaciones o de abusos de los derechos humanos, de usos inadmisibles, y, en particular, en el sistema de intercambio de información a través del SIS de segunda generación, a través de SEIAV, a través del Sistema de Entradas y Salidas y del intercambio de información entre los sistemas de los Estados miembros e Interpol. Y por eso es importante que la Comisión clarifique qué medida piensa adoptar para extremar el rigor, para impedir que pueda ejercerse un mandato de privación de libertad o un abuso sobre los derechos fundamentales de las personas a través de las notificaciones de Interpol.